in occasione della sua elezione a Presidente della Commissione europea, di risolvere questo problema. La proposta che abbiamo ricevuto di fatto è una proposta finta, una proposta che non stava in piedi e pertanto il Parlamento giustamente l'ha bocciata. Siamo davanti però ad un'altra questione, la questione dell'incertezza delle valutazioni scientifiche. Sembra tutto interpretazione in questa estrema interpretazione di regole e di dati scientifici. Credo che i cittadini europei non possano che essere confusi e sempre più lontani da queste istituzioni. Lo abbiamo anche citato e il glifosato è legato a doppio filo con l'autorizzazione di questo mais, non fosse peraltro che entrambi i prodotti sono prodotti che, in uso combinato, hanno un'applicazione commerciale e quindi è un altro dato da tenere in considerazione il fatto che il glifosato stesso sia valutato da un'agenzia europea e da quella internazionale in maniera completamente diversa.